Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, j'ai bien écouté votre intervention.

Je voudrais rappeler, Monsieur le Commissaire, que le Fonds social européen, pour sa majeure partie, est destiné à l'intégration professionnelle.

Il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration professionnelle. Je crois qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre.